mæli hér fyrri tillögu til þingsályktunar um að styrkja samstarf við færeyjar og grænland um málefni norðurslóða ég vil taka það fram að það var mikið og gott samstarf í íslandsdeildinni og allir þingmenn úr þeim flokkum sem skipa íslandsdeildina eru á öllum þeim tillögum sem við ræðum hér í dag í þessari ályktun er gert ráð fyrir því að alþingi skorar á ríkisstjórnina að styrkja samstarf við færeyjar og grænland um málefni norðurslóða ásamt því að vinna að sameiginlegri vestnorrænni stefnumörkun varðandi norðurslóðir á þeim sviðum þar sem hagsmunir landanna fara saman og þau eru á einu máli utanríkisráðherra íslands hitti utanríkisráðherra landanna tveggja reglulega til að ræða málefni norðurslóða og önnur sameiginleg hagsmunamál vestnorrænu landanna helst árlega eða annað hvert ár hið minnsta lagt er til að fundurinn verði haldinn samhliða ársfundi vestnorræna ráðsins ef mögulegt er herra forseti við þekkjum það að ríki heims sýna norðurslóðum vaxandi áhuga við höfum séð það í fjölmiðlum við þekkjum það sjáum þá ráðstefnu sem á að fara fram hér í hörpunni um helgina og stendur nú yfir á akureyri þess vegna er mjög mikilvægt að við sem hér búum á norðurslóðum séum virkir þátttakendur í þeirri umræðu um hvernig hlutirnir komi til með að þróast vegna þess að það er aðeins eitt sem er víst varðandi norðurslóðir það er að hlutirnir eru að breytast þeir munu breytast hratt en við vitum ekkert endilega hvernig þeir munu breytast það er í rauninni þannig að það eru tveir möguleikar í stöðunni við getum horft á fylgst með hvað sérfræðingarnir eru að segja fylgst með hvað stóru þjóðirnar eru að gera hvað rússarnir eru að skipuleggja rússarnir eru að byggja upp gríðarlega mikil hafnarmannvirki eftir allri norðurströndinni hjá sér til þess að búa sig undir þessar miklu breytingar sem framundan eru sama má segja uppi á teningnum varðandi áhuga kanadamanna við þekkjum hinn mikla áhuga sem evrópusambandið hefur á norðurskautsmálum það er þessi möguleiki að sitja og horfa á hinn möguleikinn er að vera virkur þátttakandi og reyna að leiða umræðuna reyna að ná fram þeim sameiginlegu hagsmunum sem þessar þrjár þjóðir hafa setja okkur markmið og reyna síðan að komast í þá stöðu að vera með gilda rödd í umræðunni ég og við í vestnorræna ráðinu teljum það að með því að þessar þrjár þjóðir sem eru í samstarfinu um vestnorrænt samstarf tali einni röddu þá heyrist hærra í okkur við teljum því mikilvægt að reyna að setja saman sameiginlega vestnorræna stefnumörkun vegna þess að ef við tölum einni röddu og höfum skýra stefnu er miklu líklegra að við náum árangri þess vegna er mikilvægt að greina hvar hagsmunir þjóðanna þriggja liggja saman það er auðvitað ekki alls staðar sem þeir liggja saman en það eru til svið þar sem við getum unnið þétt saman það er mikil umræða búin að vera um áhrifin af loftslagsbreytingunum sem standa yfir þessi þróun varðandi lofstlagið skapar þrýsting á okkur sem búum hér í þessum þremur löndum um að skoða okkar sameiginlegu hagsmuni ég vona svo sannarlega að þessi þingsályktunartillaga verði að veruleika við ákváðum jafnframt á ársfundum okkar núna í ágúst að leggja okkar af mörkum í vestnorræna ráðinu við höfum fengið sérfræðing á þessu sviði til þess að byrja að setjast niður aðeins með okkur og kortleggja hvar hagsmunirnir gætu legið saman þannig að við séum með einhvern grundvöll fyrir ríkisstjórnirnar þegar og ef alþingi samþykkir þessa þingsályktunartillögu að það verði einhver grunnur sem er tilbúinn sem geti orðið einhvers konar upphafsplagg í þessari vinnu sem við teljum mikilvægt að ríkisstjórnir landanna þriggja muni leiða

á grænlandi árið tvö þúsund og tólf þessi svokallaða þemaráðstefna hún var haldin í ilulissat á grænlandi undir yfirskriftinni staða vestur norðurlanda í alþjóðakerfinu með sérstakri áherslu á norðurslóðir í þeirri umræðu allri var meginniðurstaðan sú að umhverfis og loftslagsbreytingar á norðurslóðum hafi haft og muni áfram hafa margar og fjölbreytilegar afleiðingar ekki síst þegar kemur að efnahagslegum umsvifum í tengslum við nýtingu málma og annarra auðlinda ásamt mögulegri opnun nýrra siglingaleiða á norðurslóðum þessi þróun hefur leitt til þess að fleiri þjóðir eins og ég lýsti hér áðan hafa áhuga á norðurslóðum við þurfum að tryggja okkur vestnorrænu löndunum hlutverk í þessu pólitíska ákvörðunarferli sem framundan er um málefni norðurslóða og hagsmuni á norður atlantshafi til þess að við stöndum sterkari fótum er best að við stöndum saman herra forseti niðurstaðan var sú að þessi þrjú lönd ættu að skilgreina sameiginlega hagsmuni við í vestnorræna höfum rætt þetta talsvert og erum eins og ég sagði áðan þegar farin að undirbúa plagg sem getur orðið grunnur ég vonast svo sannarlega til að við munum sjá

um þetta samstarf vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt fyrir vinnuna framundan og fyrir auðvitað komandi kynslóðir herra forseti ég vil að lokum óska eftir því að